Ik hoorde de eerste spreker van de liberalen, de heer Rohde, net zeggen Wij staan achter de voorstellen van commissaris Kroes, en ik hoor u nu zeggen Wij hebben de amendementen om de netneutraliteit te verstevigen. Ik zou toch wel graag willen weten of de liberalen nu met ons, met het links progressieve deel van het Parlement mee gaan stemmen om de netneutraliteit te verstevigen, of dat u met mijnheer Rohde met rechts meestemt en de voorstellen van mevrouw Kroes zo zwak houdt als zij zijn.